Voorzitter, de Nederlandse burger is jarenlang de grootste nettobetaler aan de Europese Unie geweest en nu is de Nederlandse burger de op één na grootste betaler aan de schulden van Griekenland. De pensioenen in Nederland lopen achteruit en de koopkracht van de Nederlanders daalt opnieuw.

Het zijn de oude elitaire partijen, de christen democraten, de sociaal democraten en de liberalen, die allemaal boter op het hoofd hebben. Verhofstadt, Schulz, Daul en uw applausmachines in deze zaal, u bent allen medeverantwoordelijk voor de domme keuzes die u gemaakt heeft voor deze onmogelijke eurozone.